Igen is, nem is a kép ellentmondásos. Nőtt a másik tagállamban tanulók, munkát vállalók száma, de néhány kormányzat korlátozni próbálja a szabad munkavállalást. Több országgal kötöttünk vízummentességi, vízumkönnyítési megállapodást, de Bulgária és Románia schengeni csatlakozása azóta is késik. Az Alapjogi Charta a szerződés része, de nem tudunk érvényt szerezni neki azt látjuk, hogy a demokratikus intézményrendszer függetlensége felszámolható, a jogállami normák megkerülhetők, Európa szerte nő a populizmus, a nacionalizmus. Örülök, hogy a ciklus végére megszületett közös válaszunk, a jogállamiság betartatását ellenőrző és megsértését szankcionáló uniós mechanizmus ezt azonban következetesen alkalmazni is kell majd. Őszintén remélem, hogy a következő Európai Parlament is hasonlóan elkötelezett lesz a szabadság, biztonság és jog érvényesülése mellett.